Das ist eine politische Frage, die wir zu entscheiden haben, und wir Sozialdemokraten haben ACTA sehr deutlich und intensiv analysiert und sagen klar ACTA ist kein geeignetes Instrument, um Urheberrechtsschutz zu garantieren und Produktfälschung abzuwehren. Nein, ACTA ist ein falsches Instrument, und deswegen werden wir Sozialdemokraten das Instrument ablehnen.

Zum Ersten sind die Länder, die besonders Produktfälscherei betreiben und Urheberrechte missachten, überhaupt nicht Gegenstand des ACTA Vertrags.

Zum Zweiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Regeln aus dem analogen Bereich der Produktfälscherei in den digitalen Bereich übertragen und damit wird das veränderte Konsumverhalten im digitalen Bereich mit falschen Regeln belegt. Deswegen sagen wir, hier können wir nicht Äpfel mit Birnen in einen Topf werfen und am Ende damit Apfelmus herausbekommen.

Die Kommission ist überfällig mit der Präsentation eines Gesetzgebungsvorschlags.